Der Kollege Swoboda hat Recht Bei den Menschen gibt es im Alltag in aller Regel ein gutes Miteinander, auch in der Südslowakei. Auch deswegen ist das neue Staatssprachengesetz überflüssig, denn die slowakische Sprache ist in der Slowakei nicht gefährdet. Es ist leider in Teilen inländerdiskriminierend, weil Tschechisch in vielen Fällen besser gestellt wird als Ungarisch. Warum nicht wenigstens Gleichbehandlung von Tschechisch und Ungarisch? Erklärbar ist diese Novelle nur mit der seltsamen Zusammensetzung der gegenwärtigen Regierungskoalition in der Slowakei, wo der Genosse Fico versucht, den Nationalisten der SNS und den Populisten der HZDS Stimmen abzujagen, indem er angebliche ungarische Gefahren beschwört. Ich freue mich, dass zu Zeiten der Regierungskoalition von Mikuláš Dzurinda so etwas nicht nötig war.